Monsieur le Président, je voudrais proposer un compromis.

Ce n'est pas seulement un sujet émotionnel, c'est un sujet de politique industrielle et de politique économique.

Moi, je suis très sensible aux arguments qui ont été présentés par les socialistes et le groupe EFDD en vue de le faire avant.